Monsieur le Président, cela fait sept ans, sept ans, que notre Parlement a voté pour l'augmentation obligatoire de la part des femmes dans les conseils d'administration, alors qu'elles sont largement sous représentées.

Sept ans que les incitations non contraignantes échouent faute de régulation. Sept ans que nous tentons d'imposer l'évidence, sauf à considérer que les femmes sont par essence moins capables que les hommes. Sept ans que le Conseil européen fait le mort et que se sont succédés, entre temps, trois mandats de députés européens ici.

Sept ans de perdus parce que, comme toujours, les droits des femmes passent en dernier et sont considérés comme un détail négligeable. Sept ans de perdus parce que quelques hommes s'accrochent obstinément à leur cercle de pouvoir. Alors je vous le demande, puisque sept ans ne vous ont pas suffi pour la parité dans les conseils d'administration, combien de siècles faudra t il encore avant la revalorisation des métiers féminisés, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'égalité devant la parentalité?